herra forseti í dag er til umræðu skýrsla forsætisráðherra um efnahagsmál og horfur á vinnumarkaði hæstvirtur forsætisráðherra fór skilmerkilega yfir aðgerðir ríkisstjórnarinnar við upphaf þingfundar og ber að þakka fyrir það þær aðgerðir eru ágætar svo langt sem þær ná þær ná bara ekki nándar nærri nógu langt og alls óljóst hvað ríkisstjórnin ætlar að beita sér fyrir mikilli fjölgun starfa hérlendis á komandi mánuðum hæstvirtur iðnaðarráðherra fór í framhaldinu vandlega yfir ýmsar aðgerðir sem varðar nýsköpun og sprotafyrirtæki ég fagna því sérstaklega en tel þó að virðulegur ráðherra geri sér fulla grein fyrir því

nú ganga nefnilega um þrettán þúsund manns atvinnulausar um götur um land allt atvinnuleysi jókst um fjörutíu og fimm prósent á milli mánaða í nóvember og desember spár um atvinnuleysi sem er í pípunum og er ókomið fram eru uggvænlegar spáð er allt að tíu prósent atvinnuleysi í lok þessa árs en ég leyfi mér að geta þess sérstaklega að á suðurnesjum hafa menn náð þeirri tölu nú þegar þessi staða er því uggvænleg og ljóst virðist vera að ástandið bitnar mjög harkalega á suðurnesjamönnum herra forseti vinnusemi er landlæg og sjálfstraust fólks er nátengt atvinnu þess gera má ráð fyrir að það einkenni íslensku þjóðarsálarinnar geri fólki almennt erfiðara fyrir að taka atvinnuleysi með jafnaðargeði og íslensk stjórnvöld draga því beinlínis kjarkinn úr fólki á meðan ekkert er að gert nýlegar rannsóknir hérlendis geta til kynna mikla fylgni á milli atvinnuleysis og misgengis örorku með öðrum orðum þegar atvinnuleysi eykst eru mjög miklar líkur á að öryrkjum fjölgi fólki sem kemst illa eða ekki út á vinnumarkaðinn aftur og þar leiða menn líkum að því að veikustu einstaklingarnir tapi heilsu sinni í kjölfar atvinnumissir og leið þeirra liggi beina leið inn í örorkumat það er þekkt staðreynd að atvinnumissir hefur mikil áhrif á heilsu manna og eru hjartasjúkdómar og þunglyndi þar ofarlega á blaði

ekki þarf að nefna það að atvinnuleysi eykur efnahagslegan ójöfnuð og þaðan verður ekki aftur snúið nema fyrir þá allra hörðustu ef ekkert verður að gert og ríkisstjórn landsins leggur ekki meira á sig en orðið er til að skapa ný störf á komandi mánuðum er ljóst að fólk mun í auknum mæli finna fyrir depurð kvíða og þunglyndi og það leggur árar í bát sumt fyrir lífstíð líkur eru á að sterkustu einstaklingarnir sem hafa samkeppnishæfa menntun og reynslu munu flýja af landi brott til að forðast ástandið og hvað ætlar ríkisstjórnin að gera í því það bíða nú þegar á annan tug þúsunda manna eftir því að fá að vinna íslendingar telja atvinnuleysi jafnframt alvarlegra vandamál en öll önnur vandamál sem þjóð getur glímt við það hafa ítrekaðar rannsóknir gallups leitt í ljós atvinnulaust fólki leitar meira inn í heilbrigðiskerfið en þeir sem vinnandi eru vegna þessara alvarlegu afleiðinga sem atvinnuleysi hefur á fólk rannsóknir sýna jafnframt að heilbrigðisvandi atvinnulausra kemur ekki til kasta heilbrigðisþjónustunnar fyrr en seint og síðar meir þegar erfiðara er að ráða við hann og því er mikilvægt á tímum kreppu og atvinnuleysis að hafa sem minnstar aðgangshindranir að grunnþjónustunni þrátt fyrir þetta eru komugjöld sett á á spítölum sem bitna vissulega harðast á þeim sem virkilega þurfa á þeirri þjónustu að halda og það þó menn viti að slík komugjöld skili litlu sem engu í ríkiskassann það læðist að manni sá grunur að komugjöld séu sett á til að fæla fólk frá því að leita sér aðstoðar að þau séu einhvers konar aðgangsstýring þar sem stórum hópi er haldið frá heilbrigðisþjónustunni það dregur vissulega úr kostnaði

leiði til varanlegrar örorku þetta er framtíðarsýnin sem við höfum virðulegi forseti ef þessi ríkisstjórn situr mikið lengur við völd hér er aðgerða þörf ef bjarga á tugum þúsunda vinnandi handa frá þeim ömurlegu örlögum að sitja verklausar langtímum saman með tilheyrandi heilsubresti þarna er um að ræða vinnuframlag sem íslenska þjóðin hefur ekki efni á því að tapa því miður eru ekki líkur á að þær björgunaraðgerðir nái fram að ganga ef stjórnarherrarnir og frúrnar ætla að sitja áfram undir vernd vopnaðrar lögreglu við erum á alþjóðavettvangi álitin eitruð peð vegna þess að hér sitja menn sem fastast í sínum stólum margir voru hneykslaðir á því að vera settir á lista með al quaita en ríkisstjórnin sjálf skipar sér á bekk með